Hvala, podpredsednik. Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana varuhinja človekovih pravic. Naj vas, v, začetku te moje razprave, pohvalim vas in pa seveda vso ekipo za vašo uspešno opravljeno delo tako v letu dva tisoč sedemnajst, kot tudi, bi rekel, v celotnem, vašem mandatu, ki ga zaključujete. štiri tisoč petsto zadev, ki ste jih, obravnavali v letu dva tisoč sedemnajst, od tega dobrih tri tisoč pobud in tisto, kar šteje, vsaj zame je podatek, da ste kar sedeminosemdeset procentov teh pobud tudi uspešno zaključili. So dovolj zgovorni podatki o, uspešnosti vašega dela. Prepričan sem, da je Slovenija tudi zaradi vašega dela danes bolj prijazna predvsem na področju človekovih pravic. Iskrene čestitke. Sam sem letos prvič v, vlogi v poslanca in sem se tudi prvič resneje seznanil s tem vašim poročilom in moram reči, da sem ga, res z veseljem prebral. Je pa tako, kot ste, omenila v vašem nagovoru, to res ni branje za zvečer, ker po, tem, ko si misliš, da smo le neka urejena država, je to vašem poročilu nekako nastavljeno ogledalo dejanskega stanja v, naši, družbi. Jaz pa upam, da verjamem pa upam tudi to, če že ni, bi pa moral biti obvezno branje tega vašega poročila za nas poslance in pa seveda v prvi vrsti za vlado in ministrstva, ki so v teh poročilih, večkrat omenjena. Omenjena žal, mnogokrat v, bi rekel, neki negativni konotaciji, kar je ena od, zadev, ki me je v tem poročilu, moram reči, presenetila. Ni mi namreč razumljivo oziroma si ne morem predstavljati, da je neodzivnost ministrstev in pa, na vaše pobude in še posebej takrat, ko so zadeve, med večimi resorji, bi rekel, na tako nizki, ravni. Jaz upam tudi, da so to, upam in tudi pričakujem, da so pristojni ministri prebrali to poročilo in pa da, vsaj v delu, kar so omenjeni njihovi resorji, in da se bodo potrudili, da bo odzivnost v naslednjem mandatu bistveno boljša. To mislim, da lahko relativno z manj stroški in pa, z malo več volje, tudi, uresničimo. Tem za razpravo v tem poročilu, vašem je seveda mnogo. Nekaj so jih že odprli kolegice in kolegi. Me pa veseli, da je, aktualna koalicija kar, v svojem programu kar en dobršen del teh, kritičnih področij zapisala in prepoznala in to je zapisala tudi v svoj program prioritet, ki naj bi jih uredila v tem mandatu. Zdaj, da se ne bom ponavljal, nekaj področij bom spustil, katera sem mislil tudi razpravljati. Bi se na kratko, dotaknil delovnopravnih zadev, in sicer, področje neplačevanja plač in prispevkov za socialno varnost. Ker je, bilo sicer v zadnjem obdobju sprejetih kar nekaj teh zakonskih sprememb in, varovalk, pa vendar je v tem, se srečujemo še vedno kar s velikim številom, kršiteljev. Tisto, kar je zame nesprejemljivo, mi je tudi, da se med kršitelji najdemo tudi državna podjetja. Ne vem, Pošta Slovenija, kot ste noter omenili. Za, prispevke je bil, ne vem, njihovo pogodbe podjetje ni plačevalo, čisto konkretno, čistilki in tega, no. Skratka, ta področja čiščenja in tudi, če se malo navežem, tudi varovanja, to so eden izmed del teh velikih, velika podjetja, pa tudi državne firme v glavnem, outsourcajo, se pravi, najemamo zunanje storitve. Dokler bo ta zadeva, tako bodo, firme, ki opravljajo tovrstne storitve, tekmovale samo z nizkimi cenami na plečih, res mizernih plač. Jaz mislim, da skoraj ni človeka v področju varovanja in pa čistilk, da, niso na tem, robu oziroma na minimalnih plačah. Tu razmislek predvsem za državne firme. Jaz mislim, da ni tako strošek, da končno, tudi očiščene pisarne, bolnice in vse tisto, kar potrebujemo. Jaz moram dodati ... Jaz vidi menim, da to ne bi bil tak strošek, da bi se ta, storitev izvajala tudi znotraj, vsaj javnih ustanov. Drugo je agencijsko delo. To je eno izmed področij, kjer se je tudi v zadnjih letih, jaz, to je področje, kjer sem tudi sam delal na kadrovskem delu. Morem reči, da se je v zadnjih letih precej spremenilo, tudi z zaostritvijo pogojev, za pridobitev statusa za agencije, veriženja pogodb pa vsega tega se je v zadnjih letih, prepovedalo, pa še vendar, imamo kar, precej zadev, kot ste jih tudi sama v, poročilu omenila, da ne državna podjetja spet, Luka Koper, IPS, podjetja, to je zame, bi rekel, novodobno suženjstvo, da čakaš, kot v filmih so čakali pred, tovarno, pa je prišel pa jih je zjutraj izbral, ti, ti, ti pridi, tebe ne rabim. To se mi zdi, da je za državna podjetja v današnjem času ni sprejemljivo. Isto tudi, ne vem, primer Revoza. To je podjetje, malo se spomnim, mi smo leta leta nazaj dali več, desetmilijonsko spodbudo za, zaposlovanje pri nas, pa beremo diskriminatornosti, oziroma razlika med, plačili pogodbenih agencijskih in pa njihovih delavcev. Jaz vem, da bi lahko del teh težav, razrešili, koliko ste, tudi sama v poročilu omenila s poostrenim nadzorom inšpekcij za delo. Tako, da me tudi, veseli, tega se tega se zavedamo tudi v koaliciji in da me veseli, da smo na odboru za delo, družino tudi sprejeli sklep, da se bo število inšpektorjev, v tem obdobju povečalo in seveda da bomo zagotovili tudi sredstva za, delo teh inšpekcijskih služb. Zdaj, če še, zaključim oziroma s problematiko, bi rekel, paketa starejših. Dobro, spodbuden podatek, da se ne v Sloveniji pač, tudi, starostna doba se dviguje s, lep spodbuden podatek, ne bi smel biti problem, skrati hkrati me pa skrbi, da, na področju storitev, ki jih bo zahtevala ta starajoča se populacija, nismo dovolj naredili, ne, oziroma država ne sledi temu na, bi rekel področjih, ki bi jih morali, to se pravi, na področju nudenja storitev, domov za starejših. V predvsem v poročilu ste omenjali, izboljšanje razmer, opozorili na izboljšanja razmer v domovih za starejše, ne. Tudi na odboru, pa danes bom ponovno, poudaril, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je, dano prehodno obdobje, jaz mislim, da do leta dva tisoč dvajset, kjer je postavilo neke normative in standarde za te domove starejših. To so naj bi bile v glavnem so eno- ali pa dvoposteljne sobe. Jaz konkretno iz primera doma starejših, ki ga imamo v Hrastniku, kjer smo bivši dijaški dom preuredili v dom, tega standarda, v kolikor nas bo država namenila, sredstva za, to v, čez dve leti, ko poteče ta rok, ne bomo mogli izpolniti. Tega se zaveda tudi, občina, tako da je tudi en del sredstev, ki so običajno, bi jih morala država kot ustanoviteljica domov, imeli smo jih že, sfinancirali, sami, ampak če ne bo v proračunskih sredstev, ki bodo namenjena za, izgradnjo domov, in da bo to prepuščeno samo koncesionarjem oziroma privatnikom, jaz sem trdno prepričan, da bomo imeli še velike težave v naslednjem obdobju na, tem področju. Del tega, kar ste omenila, če sem že pri starostnikih. Mi smo v pred, mislim da, pred, desetimi, petnajstimi leti sprejeli, pokojninsko zakonodajo, ki je, dala v bistvu tiste želene učinke, ki so jih, hoteli na strani, seveda neke stabilnosti za izplačilo pokojnin, zavoda, hkrati smo pa s to pokojninsko reformo, ki je povečala postopoma starost, oziroma, odmerno dobo na štiriindvajset let, povečala, starost, seveda smo pa naredili to, da imamo danes, ko je treba iti v penzijo, da država ustvari neke sistemske reveže. Penzijo, odločbe, nerazumljivo je za štirideset let dela, to so petsto evrov, pa ne pa kak evro še nad tem in jaz mislim, da je to podatek, če ga še povem, za dvesto tisoč dvesto osemdeset tisoč upokojencev, ki nekako živijo na pragu, revščine, jaz mislim da nam to, ni v ponos in da moramo na tem področju, zagotoviti pogoje, da bo generacija, ki je v bistvu to družbo pri nas ustvarila, da bo, lahko normalno preživela. Zdajle smo ravno v obdobju, kar sem v na odboru opozoril, pa se srečujem z dnevno s pač s primeri ko nam upokojenci zmrzujejo, ker nimajo v glavnem sredstev, da so v urejenih stanovanjih, ki imajo centralno ogrevanje, pa si ga ne morejo privoščiti, ker nimajo pokojnine, da bi bi lahko pokrili ta strošek. Zdaj, če se samo še dotaknem področja dostopnosti do storitev, ki ste ga tudi omenila, pa, starejšo populacijo. Ne mislim samo tistih elektronskih, ker, ta del, bi rekel, naše družbe, bi rekel, ni glih, računalniško pismen, tako kot država največkrat pri teh, administrativnih postopkih pričakuje, predvsem mislim tule na, ukinitev določenih storitev, ki jih imamo za te državljane. Povsem, bi rekel, nedopustno vsaj z mojega vidika je, da ukinjamo, poslovalnice pošta, to je državno podjetje. Ne more biti edini cilj, Pošte Slovenije konec leta ustvarjen dobiček. Pošta Slovenije pol opravlja tudi pomembne storitve za državljanke in državljane. To bi morali pri tem tudi upoštevati. A bomo imeli samo še v, parih mestih, pa nekaterih večjih krajih te storitve, državne storitve. Zato mi je nesprejemljivo. Da ne govorim, ista zadeva je pri bankah. Skratka, jaz mislim da, če počasi zaključim, še enkrat zahvala za vse vaše opravljeno delo. Vam, vaši ekipi pa, vse dobro, vse tisto oziroma karkoli boste že počela tudi v naslednjem obdobju. Hvala lepa.